Señor Comisario, muchas gracias por estar aquí presente y por haber demostrado tanta sensibilidad ante esta iniciativa parlamentaria tan importante y tan necesaria para el sector ganadero europeo. Este sector es particularmente vulnerable frente a las crisis que afectan a todo el agro comunitario, debido a múltiples factores los elevados costes de los inputs la caída de los precios del mercado, desequilibrios de poder en la cadena alimentaria y el incremento coyuntural de los precios de los cereales. La ganadería europea tiene que afrontar estos problemas al igual que el resto de los sectores agrícolas, pero con un agravante las fuertes inversiones que caracterizan a estas producciones. En vísperas de la presentación por la Comisión Europea de la Comunicación sobre la reforma de la Política Agrícola Común, me parece muy oportuno transmitir un mensaje de solidaridad y de preocupación hacia este colectivo de productores. En mi país, España, al igual que en otros países de la Unión Europea, estamos hablando de una crisis estructural y la subida de los precios de los cereales no ha hecho más que empeorar una situación que se arrastra desde hace ya varios años. Las estadísticas nos hablan de un abandono creciente de las producciones y, sin embargo, este abandono no debería tener cabida en el contexto de una demanda mundial que en los próximos años crecerá gracias a la supuesta mejora del nivel de vida de las poblaciones. De cara a la próxima reforma de la PAC, ¿qué medidas tiene previstas el Comisario, o la Comisión Europea, teniendo en cuenta la especificidad de los sectores ganaderos? Hablo de medidas de mercado, como de otras iniciativas destinadas a evitar, entre otros perjuicios, que los modelos de producción intensiva que respetan las normas medioambientales de la Unión Europea se vean penalizados por el futuro régimen de ayudas. Deberían ponerse en marcha medidas con sentido común que garanticen una mayor seguridad del abastecimiento de alimentos para el ganado y el establecimiento de reservas de cereal suficientes y agilizar la liberalización de estas reservas. Y por último, para acabar, me gustaría congratularme aquí de que este proyecto de resolución haga mención especial del porcino y de las aves de corral, sectores que no disponen de ayudas directas de la Unión, pero para los que también pueden preverse medidas de mercado y comerciales para aliviar su situación.